borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda allsherjarnefnd birgir ármannsson formaður og ágúst ólafur ágústsson varaformaður félagsmálanefnd guðbjartur hannesson formaður og ármann krónu ólafsson varaformaður fjárlaganefnd gunnar svavarsson formaður og kristján þór júlíusson varaformaður heilbrigðis og trygginganefnd ásta möller formaður og ágúst ólafur ágústsson varaformaður iðnaðarnefnd katrín júlíusdóttir formaður og kristján þór júlíusson varaformaður menntamálanefnd sigurður kári kristjánsson formaður og einar már sigurðarson varaformaður samgöngunefnd steinunn valdís óskarsdóttir formaður og einar oddur kristjánsson varaformaður umhverfisnefnd helgi hjörvar formaður og kjartan ólafsson varaformaður utanríkismálanefnd bjarni benediktsson formaður og árni páll árnason varaformaður kjörbréfanefnd arnbjörg sveinsdóttir formaður